Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, il y a deux ans, le premier de mes travaux a été d'écouter les 120 parties prenantes qui voulaient me rencontrer pour me parler du dossier.

Il a fallu trouver une position la plus commune possible, un compromis, d'abord au sein du Parlement, avec un message clair pour ne pas dénaturer la proposition initiale de la Commission mais essayer effectivement de l'améliorer, là où c'était possible.

Je vous l'ai dit tout à l'heure, il me faut remercier, et c'est un plaisir de le faire, d'abord le commissaire Michel Barnier et ses services conduits par Pierre Delsaux pour la négociation mais aussi pour la proposition initiale, que nous avons effectivement essayé d'améliorer mais qui allait déjà dans le bon sens.